Aki ennek a megismételtetett népszavazásnak örül, az a demokrácia halálának és a globalizmus diktatúrájának örül. Az európai politikusoknak nem a globalizmus diktatúráját kellene kiszolgálnia, hanem a valódi problémákkal foglalkozni munkanélküliséget felszámolni, tömeges bevándorlást megállítani, a diszkriminatív, emberellenes Benes dekrétumokat és szlovák nyelvtörvényt visszavonatni, és megkérem minden kollégámat, minden képviselőtársamat, hogy támogassák Európa legnagyobb jogfosztott kisebbségének, a határon túli magyaroknak az autonómiatörekvését.